Het lijkt een misplaatste grap, maar helaas heeft deze verkiezing daadwerkelijk plaatsgevonden. Deze verkiezing laat weer eens zien dat Arabische landen binnen de VN en de voetbalorganisatie FIFA veel met elkaar gemeen hebben. Ik geef u enkele voorbeelden met het chequeboek in de hand stemmen kopen van arme landen, samenspannende landen door commissies te verdelen, het monddood maken van critici in eigen land en daarbuiten, chantage door te dreigen de financiële steun aan VN projecten stop te zetten. Geen weldenkend mens wil in zo'n commissie een land dat minderheden onderdrukt, de doodstraf toekent en op